Jak všichni víme, Dunaj je po Volze druhá nejdelší řeka v Evropě, která protéká nebo tvoří státní hranici celkem deseti zemí a jejíž povodí zasahuje do devatenácti evropských států. Je proto zcela jistě dobře, že je této oblasti věnována specifická pozornost. Myslím si však, že bychom se zde na půdě Evropského parlamentu neměli pokoušet konkrétní podobu podunajské strategie přímo ovlivňovat. Dobrá makroregionální strategie musí být definována zdola, evropské instituce by měly pouze vytvářet rámec, usnadňovat komunikaci na mezivládní úrovni a podporovat aktéry metodologicky, přehledy dat apod. Komise by podle mého názoru neměla makroregionální strategii psát, ale moderovat její vznik, neboť obsah musí být definován na úrovni členských států, regionů a jednotlivých měst a obcí. Dále jsem přesvědčen, že jakkoli by měla být podunajská strategie orientována do budoucnosti, nemůžeme se při její implementaci vyhnout dědictví minulosti. Je potřeba si uvědomit, že Dunaj během studené války, např. v tehdejším Československu, tvořil samostatnou hranici mezi východem a západem. Prvek rozdělené Evropy v povodí Dunaje přetrvává a ve skutečnosti limituje evropské integrační trendy.

Rozvojový potenciál Dunaje nemůže být plně využit, pokud zde přetrvávají nepropojené dopravní sítě mezinárodní, meziregionální a místní, pokud zde chybí hlubší spolupráce v územním plánování a strategickém plánování rozvoje, pokud zde jsou mentální bariéry. Minulost musí být vyřešena, pokud se máme efektivněji posunout vpřed.

Tento náš přístup nevyžaduje pouze změnu technologie či metody provádění politiky soudržnosti, ale mnohem více změnu filozofie. Je totiž třeba skutečně prosazovat správu věcí veřejných na více úrovních, abychom vyřešili problémy území bez ohledu na administrativní bariéry. Makroregionální strategie představují cestu do budoucna, jsou do značné míry ojedinělým projektem, který dosud neměl v Evropské unii obdoby. Jejich cílem je zajistit spolupráci členských zemí, krajských a místních samospráv a dalších relevantních hráčů na partnerském principu a to tak, aby bylo možné řešit jejich problémy.